Usted ha señalado que es etapa final de un periodo, pero en la etapa final se suelen concentrar los problemas más relevantes. La Presidencia tiene muchas prioridades, pero yo me voy a centrar exclusivamente en lo que se refiere al empleo. Cada mes que venimos al Parlamento Europeo oímos que la situación económica va mejorando, pero cada mes constatamos que el porcentaje de parados en la Unión Europea va creciendo. Ayer supimos que el último dato era un dato histórico, el mayor en la historia de la Unión. Este problema afecta fundamentalmente a los jóvenes. Afecta también a los mayores de cincuenta años, pero, en lo que se refiere a los jóvenes, daña los proyectos vitales de una parte de esa juventud europea. Daña también su integración social. Lituania lo sabe, porque una parte de su juventud está saliendo del país. Y daña también la legitimidad de la Unión Europea, que, en el futuro, depende de estos jóvenes. Por tanto, todos los esfuerzos que podamos realizar por mejorar el empleo de los jóvenes debemos hacerlos considerándolo como la prioridad fundamental. Acabamos de dar un paso hacia el acuerdo sobre las perspectivas financieras. No hay que despreciar la cantidad que se ha puesto a disposición para mejorar el empleo juvenil y tenemos que reconocer que se ha avanzado en relación con la propuesta inicial al respecto, pero la dimensión del problema es tan grande que requiere que busquemos en todas partes para conseguir más recursos de los que, inicialmente, tendrán las perspectivas financieras. En segundo lugar, hay acciones y reacciones por parte de los Gobiernos nacionales. Hoy mismo se reúnen en Berlín los ministros de empleo. Bienvenida sea esta reunión, pero nosotros queremos políticas europeas, queremos políticas comunitarias. Por eso, le pido que la Presidencia, en colaboración con la Comisión, impulse la dimensión europea y la dimensión comunitaria de la respuesta al desempleo juvenil. Mañana vamos a votar el programa de trabajo de la Comisión para lo que queda de legislatura. Habrá ahí una serie de puntos. Espero que la Comisión sea sensible a estas propuestas y espero que el Consejo las apoye decididamente de aquí al final de su mandato.